Consider că integrarea noilor minorități migrante nu trebuie să facă parte din politica comună în materie de imigrare pe care o elaborează în prezent Uniunea. Această politică poate fi definită doar în momentul în care, în interiorul Uniunii, dispar barierele existente pentru libera circulație a lucrătorilor ce provin din statele membre ce au aderat la Uniunea Europeană după